Doporučení vědeckého výboru Komise, pokud jde o limity pro uvolňování šesti chemických látek, není jednoznačné, a to vedlo právě k položení této otázky. Souhlasím se šesticí expertů, kteří hodnocení prováděli, že nemohou jednoznačně prokázat poškození dětí těmito látkami, protože při simulaci expozice používají vodu, a nikoli dětské sliny obsahující laktózu. Ale my nemůžeme nechat v nejistotě rodiče malých dětí, pokud jde o případná zdravotní rizika umělohmotných hraček, a tak se ptám, zda Komise hodlá pokračovat ve zkoumání např. zahájením pokusů na myších, jako tomu bylo v případě zkoumání účinků bisfenolu, který se uvolňuje z kojeneckých umělohmotných lahví a který nyní bude od března zakázán v celé Evropské unii.

ale i další spotřební zboží.